Monsieur Diaz De Mera, nous nous connaissons bien, nous avons l'habitude de travailler ensemble et je sais que vous êtes un excellent juriste. Alors, puis je vous demander si vous savez que les cinq États que vous avez cités ont donné leur accord pour qu'il y ait libéralisation des visas, indépendamment de la question de la reconnaissance du Kosovo?